Señor Presidente, la situación en el Sáhara Occidental es muy grave. Las alertas del Observatorio para los Derechos Humanos de Asturias mi región y de otras muchas organizaciones, merecen credibilidad. Hay siete encarcelados pendientes de juicio militar por haber visitado a sus familias en Tinduf, hay presos políticos, torturas, desaparecidos y algo insólito en el Derecho internacional una heroína pacífica, candidata al Premio Sájarov, Aminatou Haidar, la Gandhi saharaui, ha sido expulsada por los ocupantes del territorio.